virðulegi forseti enn tala hæstvirtir aðilar um met í einhverju sem þeir kalla málþóf ég vil taka fram að ég hef ekki talað í þessari umræðu enn sem er út af því að ég fékk ekki að koma í þingsalinn í síðustu viku vegna þess að þá fundu menn það hér á laugardegi einhverja neðanmálsgrein um að ef þingmenn kölluðu inn varamenn skyldu þeir vera í burtu í viku en ekki fimm daga eins og við héldum flest að það væri það var eins og einn ágætur þingmaður orðaði það það er svo gott þegar